Hvala za besedo. Amandmaje Levice seveda ne morem podpreti, ker bi potem bilo sploh nesmiselno, da se gre v spremembo zakona, in sicer zakaj, slišali smo danes že večkrat, da je stopnja tveganja revščine v Sloveniji trinajst cela tri procenta, seveda si vsi želimo, da bi bila nižja, se tudi za to prizadevamo, se tudi zadnja leta nižja, a da bi bila šest cela sedem procenta, kot so kot predvidevajo oziroma so zapisali v tem amandmaju v, Levice, pa je skorajda nerealno pričakovati, vsaj v nekem doglednem kratkem času je nerealno, da bi se stopnja tveganja revščine prepolovila, tudi če pogledamo malo podatke po drugih državah Evropske unije, nekaj jih je že državni sekretar naštel, se pravi, jih je že zdaj veliko za nami, tako nizkega praga stopnje tveganja revščine pa je bistvu nima nobena evropska država in je to nerealno pričakovati, se pravi, tale to usklajevanje potem nikoli ne bi prišlo na enkrat letno, kot predvideva zakon, podatki kažejo tudi, da se stopnja tveganja revščine zmanjšuje za zaposlene in samozaposlene, in mislim, da je to tista prava pot, da znižamo revščino na račun zaposlovanja in ne na račun socialnih transferjev, osnovni zakon, kot sem danes že povedala, ki je bil sprejet leta dva tisoč šest, začel veljati s prvim prvim dva tisoč sedem, je že takrat določil enkrat letno usklajevanje transferjev in potem je bilo leta dva tisoč osem z omenjenim amandmajem, ki je bil že tudi na odboru prebran, torej določeno oziroma sprejeto, da se bodo usklajevali dvakrat letno, ampak v amandmaju je pisalo takrat zaradi relativno visoke inflacije, to je bil začetek in to je bil tudi tisti glavni cilj, torej zaradi relativno visoke inflacije so se takrat v vmesnem obdobju dogovorili, da bo to usklajevanje dvakrat letno, sedaj relativno visoke inflacije nimamo, in kot je opozoril že državni sekretar, običajno je v prvem letu višja prvi polovici leta, višja drugi polovici leta, nižja oziroma celo gre v minus, in zato je prav, da se transferji usklajujejo enkrat letno, ni smiselno, da bi se v prvi polovici leta dvignili pa potem v drugi polovici leta znižali, in kar nam nonstop očitate, torej varčevanje, se s tem nikakor ne morem strinjati, kajti s prvim prvim letošnjega leta so bili ukinjeni, kot sem že v samem stališču povedala, so bili ukinjeni vsi varčevalni ukrepi, tudi prvega februarja so se dvignile meje ugotavljanja dohodkov, potem so se, kot rečeno, s prvim sedmim že, indeksirali transferji za dva cela štiri procenta, torej kot sem povedala tudi v stališču, štirideset procentov več je bilo sredstev, namenjenih za za transferje socialne varnosti, potem jaz tu nekega, varčevanja res ne vidim, torej ena cela petindvajset milijarde evrov bo v letošnjem letu namenjenih za vse transferje posameznikom in gospodinjstvom, sem pa tudi v stališču poudarila, kaj je cilj te zakonodaje, torej poenoteno usklajevanje, transparentnost, in nikakor se ne morem strinjati, da kot je bo povedano, da sta na primer sedaj dodatek za postrežbo in pomoč različna, če sta izplačana po eni, torej spo SPIZ-ovi zakonodaji ali po vojaški zakonodaji, ker sta se torej različno usklajevala, torej to je namen, da se vsi transferji usklajujejo enotno, namen je tudi, da se določene stvari birokratizirajo, teh različnih transferjev imamo štiriintrideset, je bilo rečeno, izplačujejo se iz različnih blagajn proračunov, tako državnih občinskih iz SPIZ-ove blagajne, ZZZS in, ključno je torej, najbolj pomembno je, da se enotno usklajujejo v različnih razpravah so bili omenjeni študenti, ja, res je, težave so s, pridobitvijo sob, sploh na začetku, leta, ampak ni pa bilo povedano, da je bilo letos dodatno izplačanih osem tisoč petsto štipendij, se je cenzus dvignil za januarja. Tudi, v stališču ene izmed poslanskih skupin je bilo rečeno, da bomo varčevali na prejemnikih denarnih nadomestil v pripravi zakona, torej sprememb ZUTD-ja, torej zakona o urejanju trga dela, je predvideno, da bodo se denarna nadomestila dvignila in da več nobeno denarno nadomestilo za brezposelnost ne bo nižje od denarne socialne pomoči, in to je tisti veliki korak, mislim, da se nikakor ne varčuje tudi ne pri, prejemnikih denarnega nadomestila, vse to povedano še enkrat, nikakor se moremo strinjati da da gre za varčevanje, vse, vsi podatki tako kažejo, in, zato seveda podpiram zakon, zakon bom podprla, amandmaja ne, ker gre za torej, debirokratizacijo, transparentnost, preglednost in pravičnost.